Monsieur le Président, les élections européennes l'ont montré, le climat, l'environnement, la santé, sont des préoccupations majeures pour nos concitoyens. Nous constatons tous les jours les méfaits de la pollution atmosphérique sur la santé, avec une augmentation des allergies, des pathologies respiratoires, notamment chez les enfants, ou encore des risques cardiovasculaires. Vous l'avez rappelé, l'Union européenne a déjà agi en légiférant, notamment et récemment, sur les émissions de véhicules ou encore sur la performance énergétique des bâtiments.

Les taux de pollution de l'air sont toujours trop élevés, les législations sont encore imparfaitement appliquées par les États membres, l'encouragement au changement de comportement des personnes, insuffisamment accompagné. Nous devons poursuivre l'action engagée sur cette question de la qualité de l'air extérieur, mais également sur la qualité de l'air intérieur. La précarité énergétique, notamment en matière de chauffage, ou encore la problématique de la climatisation sont des sujets essentiels à cet égard. Les approches sont certes différentes d'un État membre à l'autre, mais cela ne doit pas pour autant nous empêcher d'y travailler. Nous devons être ambitieux, pragmatiques et je pense que cette question majeure de la qualité de l'air intérieur manquait dans la présentation qui nous a été faite. Les citoyens attendent de nous des actions concrètes, réalistes, applicables à court, moyen et long terme, bien plus que de grandes déclarations.